Pane předsedající, ať už máme vztah k jednotné měně euro jakýkoliv, tak si myslím, že zájmem každého, kdo žije v Evropské unii, je, aby se euro a eurozóna vyvíjely stabilně, ať už euro používáme nebo jej nepoužíváme, neboť naše ekonomiky jsou vzájemně velmi silně provázány. Nicméně když předseda Barroso popisoval evropský mechanismus pro stabilitu, tak použil slova jako lepší dohled, rozšíření hospodářské koordinace, koordinace rozpočtových politik, harmonizace sociálních politik. To je, přátelé, otevírání cesty k vytvoření fiskální unie a hospodářské dějiny neznají, že by fiskální unie kdy přežila bez vytvoření politické unie. Tedy ta malá změna, o které se tady dnes bavíme, je obrovskou změnou pro jednotlivé členské státy v Evropské unii.

Zeptejme se jich, protože evropští občané po desetiletí už pouze akceptují, ne rozhodují o tom, co se v evropských institucích děje.